V reakci na to vyšlo do ulic bezprecedentní množství lidí, mnozí z nich byli svévolně zatýkáni, pokutováni a zadržováni ve vazbě.

Vyzývám běloruskou vládu, aby osvobodila tyto demonstranty, novináře, občanské aktivisty a politické vězně. Ochota běloruského režimu přijmout koncept lidských práv a občanské společnosti zjevně neexistuje, a to si občané Běloruska nezaslouží.